virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn suðurkjördæmis bjarni harðarson lúðvík bergvinsson guðni ágústsson grétar mar jónsson björk

er lögð áhersla á það að alþingi álykti að fela menntamálaráðherra að hlutast til um það við háskóli íslands stofni til prófessorsembættis á sviði byggðasafna og byggðafræða sem verði tengt byggðasafninu á skógum undir eyjafjöllum mikilvægi byggðasafna á íslandi er óumdeilt þau eru allt í senn menningarsöfn sögusöfn og verkfærasöfn þau eru spegilmynd lífsins í landinu það segir í gömlu máltæki að það sem þú segir mér gleymi ég en það sem þú sýnir mér muni ég byggðasafnið tryggir skilvirkni hvors tveggja byggðasöfnin eru mikilvæg fyrir þekkingu landsmanna og lífið í landinu í gegnum tíðina þróun búsetu lífsháttum og öllu sem lýtur að mannlegu samfélagi íslendinga það skiptir öllu að þau séu sett upp af alúð og tillitssemi og af mikilli vandvirkni með metnað í huga og glöggar upplýsingar byggðasöfnin eru mikilvæg að svo mörgu leyti þau eru snar þáttur í ferðaþjónustu nútímans og erlendir ferðamenn sækja þau heim í sífellt meiri mæli það er líka aukning á því að ungviði íslands sækir söfnin heim og lærir um sögu landsins lífið í landinu og kynnist þar mörgu er lýtur að góðum hefðum í sögu íslendinga vönduðustu söfn landsins í þessum efnum eru á heimsmælikvarða

sinni í bland við safngripina sjálfa byggðasafnið í skógum er eitt öflugasta byggðasafn landsins það nýtur þess að hafa byggst upp undir forustu þórðar tómassonar einhvers mesta safnamanns íslandssögunnar sem hefur sinnt því af fádæma ósérhlífni og krafti og það hefur notið þess að hafa byggst upp í nánum tengslum við grasrótina í landinu fólkið sjálft í starfi og leik við höfum ákveðna grunnkjarna íslendingar sem við þurfum að rækta og hlúa að er lýtur að sögu okkar og menningu sjálfstæði við höfum íslendingasögurnar við höfum tunguna við höfum söfn landsins og söfn landsins hafa nokkuð setið hjá í mínu mati í því að hafa eðlilegan aðgang og framgang í því stjórnkerfi sem við ræktum upp og styrkjum fjárhagslega til margra góðra verka í okkar landi það er mikilvægt að leggja á það áherslu að unnið sé úr gögnum sem eru til staðar í byggðasöfnum landsins gífurlega viðamiklum gögnum sem eru til oft á lausum blöðum eða í bókum þar sem ekki er sérstakt skipulag á gott dæmi um slík gögn er auðvitað vinnusafn þórðar tómassonar í skógum sem er gríðarlega mikið að vöxtum og geymir ómældan fróðleik og upplýsingar sem skipta sögu fyrir framtíð okkar og virðingu fyrir fortíðinni það er ósk mín virðulegi forseti að þessari tillögu verði vísað til menntamálanefndar